hefði verið sett saman fyrir árið tvö þúsund og sex stjórnarsáttmálinn hefði án efa komið þjóðinni að verulegu gagni í góðærinu